Jako autor sprawozdania dotyczącego przekształcenia rozporządzenia Bruksela I bardzo dobrze zdaję sobie sprawę, jak ważne z punktu widzenia pewności prawnej jest jasne, klarowne wskazanie prawa właściwego dla danego sporu. Jednocześnie jako były dziennikarz przez wiele lat pracujący w polskiej telewizji jestem oczywiście z jednej strony uczulony na wolność mediów, na wolność słowa, ale z drugiej strony jestem także zagorzałym orędownikiem dziennikarstwa odpowiedzialnego, którego głównym celem jest przekazywanie do wiadomości publicznej rzetelnych i sprawdzonych informacji. Rzym II pozostawia jak na razie bez odpowiedzi pytanie jakie prawo jest właściwe w sprawach o zniesławienie. W dobie wszechogarniającego nas dostępu do mediów oraz przekazywania informacji poprzez ich internetowe wydania w sporach transgranicznych otwiera się łatwa droga do forum shopping czy turystyki zniesławienia. Dlatego też propozycja naszej koleżanki wydaje mi się bardzo wyważona, gdyż bierze pod uwagę zarówno prawa osoby faktycznie bądź rzekomo zniesławionej, jak i rozsądne podejście do kwestii wolności mediów. W moim głębokim przekonaniu ma ona szanse skutecznie uzupełnić ewidentną lukę prawną w obecnym rozporządzeniu Rzym II. Cieszę się z zapowiedzi Pana Komisarza, że ta nowelizacja ma nastąpić już w przyszłym roku, dlatego oczekiwać będziemy projektu legislacyjnego ze strony Komisji.